Aș dori, în primul rând, să i felicit pe raportori pentru munca depusă și să mi exprim aprecierea pentru aceste inițiative ale Comisiei Europene și ale Consiliului vizând acordarea de asistență macrofinanciară către Bosnia Herțegovina și Serbia. Acest sprijin financiar al Uniunii Europene este propus într un moment extrem de dificil pentru cele două țări.

Criza a forțat investitorii străini să își restrângă investițiile din numeroase țări est europene, Serbia fiind unul dintre statele cel mai grav afectate de deficitul provocat de exodul masiv al capitalului străin.

Prin urmare, acest sprijin din partea Uniunii Europene vine într un moment în care deficitul de finanțare externă se resimte din plin, iar perspectivele în plan economic și social sunt sumbre. Se estimează că maximul în privința șomajului va fi înregistrat abia în următoarele două trei trimestre. Știm bine că nemulțumirea socială poate avea un efect nociv asupra stabilității unei țări, mai ales atunci când este suprapusă pe tensiuni deja existente și cu rădăcini atât de sensibile precum cele etnice. De aceea, consider binevenite aceste propuneri de asistență macrofinanciară și țin să insist asupra necesității lor, în primul rând ca factor de menținere și consolidare a stabilității unei zone greu încercate și aflate într un echilibru fragil. Nu putem să nu avem în vedere și perspectivele de extindere a Uniunii Europene în Balcani, care constituie încă un motiv pentru care avem datoria să susținem aceste state aspirante la integrarea europeană. Nu aș vrea să închei fără a evidenția caracterul urgent al acestui sprijin financiar, dată fiind situația economică într o agravare accelerată în Serbia și Bosnia Herțegovina. Acest caracter urgent ar trebui, în opinia mea, să prevaleze asupra considerentelor de natură procedurală determinate de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și susțin propunerea celor doi raportori referitoare la transferarea fondurilor comunitare în timp util, fără tergiversări determinate de necesitatea modificării temeiului juridic al prevederilor venite de la Comisia Europeană.